Ich möchte mit einem Dank beginnen und diesen speziell an meinen Kollegen Skylakakis richten, mit dem zusammen ich diese Initiative gestartet habe, weil ich glaube, dass wir im Kampf gegen den Klimawandel alle Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, ausschöpfen müssen.

Der zweite Bereich ist natürlich die Reduzierung von Ruß. Wir wissen, dass Ruß als Aerosol auch zur Erderwärmung beiträgt und insbesondere durch die Ablagerung auf Schnee und Eisflächen diese schneller zum Schmelzen bringt.

Aber lassen Sie uns doch gemeinsam die günstigste Variante wählen!